Prečo teda dokument zdôrazňuje údajné špecifické potreby skupín, čo sa profilujú na základe sexuálnej orientácie a rôznych rodových identít? A niektoré nie sú ešte ani pomenované! Na zlepšenie postavenia žien ohrozených chudobou treba riešiť neprijateľné rozdiely v ohodnocovaní práce žien a mužov, z toho vyplývajúce rozdiely v dôchodkoch a tiež nespravodlivé nedoceňovanie žien, ktoré sa roky starali o deti a iné závislé osoby. Práve tu treba primerane ohodnotiť aj neformálnu prácu žien. Ide aj o špecifické potreby znevýhodnených skupín, to sú osamelé matky, ženy v preddôchodkovom veku či ženy ohrozené nezamestnanosťou. Musíme hľadať efektívne riešenia v boji proti chudobe žien.

Podsúvajú nám boj proti údajným stereotypom a uznávanie nadpráv rôznych samozvaných skupín. S týmto nemôžem súhlasiť a nemohol som podporiť túto správu.